Fac referire la minori, indiferent dacă sunt victime directe sau indirecte, la persoanele vârstnice și la cele cu handicap. Am în vedere, de asemenea, și drepturile femeilor, victime ale abuzurilor sexuale.

Este important să fie asigurată participarea lor la procedurile judiciare. Statele membre trebuie să furnizeze informații cu privire la modul și condițiile în care victimele pot avea acces la despăgubiri. De asemenea, consider că accesul lor la servicii de traducere și interpretare trebuie să fie un drept elementar.